Chcem poďakovať trom ministrom zahraničných vecí Francúzska, Nemecka a Poľska za ich diplomatické nasadenie v Kyjeve, ktoré prispelo k ukončeniu násilia.

Tragické udalosti nám pripomenuli obrovský význam európskeho projektu.

Ukrajinci sa musia rozhodnúť, či chcú pokračovať ako jeden štát a či dokážu rešpektovať európske hodnoty. EÚ je pripravená Ukrajine pomôcť, no len takej Ukrajine, ktorá bude demokratickou a spravodlivou ku všetkým svojim občanom, Ukrajincom rovnako ako Rusom, Tatárom či Židom, pravoslávnym rovnako ako ku katolíkom, evanjelikom či ateistom.